Signora Presidente, onorevoli colleghi, caro Vicepresidente, la definitiva adozione del pacchetto Telecom segna una tappa importante nella modernizzazione del quadro legislativo del settore. In primo luogo, i cittadini europei potranno contare su un mercato delle telecomunicazioni più efficiente e trasparente e con un migliore accesso ai servizi, in modo particolare per le persone svantaggiate. I consumatori beneficeranno anche di una maggiore concorrenza e di più scelta come saranno più tutelati dalle minacce informatiche. Inoltre, viene dato un impulso agli investimenti infrastrutturali, ad esempio il 5G e la fibra, necessari per adeguare la nostra società alla nuova dimensione digitale e per accrescere la competitività del nostro sistema economico. Pur non avendo ottenuto la cancellazione dei costi aggiuntivi per le telefonate fisse in Europa, come proponeva il nostro gruppo e come avvenuto per il roaming il tetto dei 19 centesimi al minuto rappresenta una significativa riduzione dei costi per i cittadini e per le imprese.